Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'imminente approvazione da parte del Parlamento europeo di questa relazione sulla criminalità organizzata si compie un primo passo nella giusta direzione e si colma una lacuna e una mancanza da parte delle istituzioni. Infatti, al di là delle seppur importanti indicazioni concrete contenute in questo documento, l'aspetto più significativo è rappresentato dal fatto che per la prima volta un'istituzione europea prende atto che il fenomeno della grande criminalità organizzata non è un problema che tocca e riguarda solo alcune regioni e alcuni paesi, ma una grande questione di dimensione europea. E dunque finalmente si prende atto che le mafie possono uccidere in un determinato posto ad esempio, in Italia, a Palermo o a Catania ma poi investono i loro